Monsieur le Président, chers collègues, merci pour les différentes interventions, pour les messages qui me sont adressés. Je reconnais que, sur la méthodologie, je ne comprends pas bien les propos exprimés par M. Mureşan, parce que j'ai l'impression que la coopération entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement est sans précédent et nous allons continuer à nous mobiliser pour faire en sorte que, non seulement sur le plan formel, comme c'est le cas aujourd'hui, devant une assemblée plénière, nous allons continuer à nous mobiliser pour qu'il y ait en permanence ce dialogue étroit. Et j'ai la conviction, je le répète, que nous allons toutes et tous devoir faire la démonstration d'une capacité de créativité, d'innovation, d'aller vers les uns et vers les autres. Ce n'est pas en répétant de manière presque menaçante, heure après heure, jour après jour, que le progrès sera au rendez vous, c'est bien en ayant les manches retroussées, avec la volonté intellectuelle de conclure un accord que nous pourrons effectivement arriver à un accord qui doit rencontrer à mes yeux, je ne peux pas être plus clair, un objectif très précis une Europe robuste, une Europe solide.

Et celles et ceux qui font miroiter l'illusion que ce serait le repli national, que ce serait le racrapotage qui seraient la solution se trompent. Nous avons besoin, effectivement, d'États membres solides, robustes, à la hauteur des enjeux et nous avons besoin d'une Union européenne susceptible de porter cette ambition, tournée vers l'avenir, avec une vision claire des leviers dont nous disposons.

La coïncidence, le fait que c'est maintenant que nous allons décider du prochain budget européen pour les sept prochaines années, doit nous amener à tirer les leçons, dans le budget, et à prendre en compte les conséquences de la COVID dans le prochain budget européen, en parallèle avec le lancement d'un fonds tout à fait exceptionnel qui doit être, je le pense, un moment de transformation pour le projet européen. Mme Hayer, je le pense, a raison la question des ressources propres est une question très importante qui peut être un tournant dans l'histoire du projet européen. C'est peut être pour cela que ce débat est tellement difficile d'un point de vue politique, parce qu'il y a effectivement des opinions différentes sur la manière d'envisager ce débat sur les ressources propres.

Dans le cadre démocratique, il y a des institutions pour lesquelles la majorité permet de faire le pas en avant et puis après de dire que le Parlement est uni. J'ai entendu le premier tour de table, je n'ai pas entendu exactement les mêmes messages exprimés il y a quelques instants. Mais il y a effectivement une majorité du Parlement qui a une position commune et c'est très bien, c'est un encouragement très fort que je prends en considération. Au Conseil, nous devons travailler pour tenter d'atteindre l'unanimité, cela n'est pas simple et pour tenter d'être ambitieux c'est essentiel à mes yeux, c'est en cela que je suis totalement mobilisé. Enfin, l'état de droit et les valeurs. Je pense, comme beaucoup l'ont dit, beaucoup l'ont exprimé, que nous devons aussi considérer que la gouvernance, l'état de droit, les valeurs fondamentales, c'est l'épine dorsale de ce projet européen et, en ce sens, nous devons prendre en considération ce moment politique pour faire avancer dans la bonne direction cette ambition également. Et puis je conclus en vous disant que, de mon point de vue c'est ce qui est aussi révélé par cette crise la prospérité, elle ne se mesure pas seulement à un indicateur qui serait la croissance quantitative. Depuis des décennies, nous considérons que l'on mesure le progrès avec un paramètre, avec un critère qui est le pourcentage du PIB.

Cet élément là, il ne donne pas le reflet de l'impression concrète qu'ont les citoyens, dans un pays ou au sein de l'Union européenne, que leur vie est meilleure qu'elle ne l'était l'année précédente ou quelques années auparavant. C'est en cela, je pense, que, dans ce projet de transformation, que nous devons, je le crois, mettre en œuvre, nous devons peut être aussi nous interroger sur la manière. Lorsque l'on porte cette conviction de réforme économique, de réforme sociale, comment peut on avoir ce débat démocratique qui tend à fixer les objectifs que l'on veut comme société sur le plan européen? La question de la qualité de l'enseignement, la question de l'environnement, la question du recul des inégalités, l'accès à des soins de santé de qualité et sans discrimination sont certainement des paramètres que nous devons prendre en considération pour mesurer le progrès qui est possible grâce à ce projet européen qui doit rassembler et non diviser.